Hvala za besedo. Moja razprava se bo nekako držala okrog dveh točk. Prva gre za nekakšno konstruktivno kritiko tele deklaracije, ki jo imamo pred sabo. Druga se pa nanaša na amandma, ki se tiče sporazumov, so bili že prej omenjeni Ceta, TTIP. Kar se tiče konstruktivne kritike, po mojem mnenju glede na to, da Slovenija je mlada, majhna pač s tem nekako tudi prilagodljiva država, bi si lahko privoščila nekoliko več svežine nekoliko več morda udarnosti, naprednosti, znotraj deklaracije predvsem pri ponujanju rešitev, za katere verjamem, da jih ima Republika Slovenija lahko oziroma jih lahko ponudi kar nekaj. Verjamem, da bi lahko bila tudi bolj odločna pri izkazovanju svojih interesov, in če že nima recimo neke velike teže glede na svojo velikost, lahko pa preko povezovanja z drugimi, ki imajo nekako primerljive interese kot Republika Slovenija, tem interesom da nekoliko večjo težo. Če grem na področje financ, ki mi je nekako bližje, in tudi na odboru smo se o tej deklaraciji pogovarjali in se nekako izrekli. Če grem na interese, zagovarjamo recimo monetarno politiko oziroma denarno politiko, ki je pisana v pretežni meri s strani Nemčije in Francije, ki nam velikokrat ni v pomoč. Slovenija je majhno, odprto gospodarstvo, se pravi naše recesije so globlje, naše konjunkture oziroma, obdobja, rečemo blaginja oziroma rasti so bolj intenzivne. Zaradi tega tista nekako počasna odzivnost monetarne politike nam na neki način lahko celo škodi, mi jo pa podpiramo. Tukaj, kar se tiče interesov, mislim, da bi bilo smiselno, da se v deklaraciji nekako pogosteje daje tudi neke predloge ali rešitve, ki bi nam, majhni državi, pri tem pomagale morda v smislu, prilagoditve monetarne politike morda nekaterih, ukrepov tudi fiskalnih, ki bi nam ta hendikep, ki ga pridobimo z njihovo monetarno, politiko, da bi ga lahko presegli. Kar se tiče, sodobnosti v nekem se pravi, Slovenija ima neke težave s finančnim poslovnim pres- trukturiranjem podjetij, imamo težave s financiranjem malih in srednjih podjetij. Kar se tiče naprednosti, je to vprašanje, pojavljajo se številne nove metode, se pravi, imamo mikrofinanciranje, imamo crowdfunding, nekatere naše družbe, ne vem, Chipolo in podobne so to s pridom izkoristile, napredujejo na evropskih trgih, tudi če pogledamo Nemčijo, Veliko Britanijo in tako naprej, te sisteme imajo že nekako integrirane pri sebi, mi jih še nimamo in jih ne izkoriščamo. Se pravi, mislim, da bi v teh dokumentih mogli tudi izkazovati našo neko progresivnost, naklonjenost tem trendom, ki nam lahko že v kratkem prinesejo kar dobre rezultate in pomagajo našemu gospodarstvu, da gre hitreje iz te krize. Potem kar se tiče spet interesov oziroma rešitev, imamo davek na finančne transakcije, ki ga podpiramo. Ta davek v trenutni obliki nam bo prinesel manj, kot dejansko bomo za njega potrošili, da ga implementiramo. V tem primeru mislim, da bi tudi Slovenija mogla nekako povedati oziroma se zavzeti morda za neki drugačen ključ delitve, da bi mi iz tega fonda, se pravi, davka na finančne transakcije dobili več, da bi se ukvarjali morda tudi s tem, razširiti davčno osnovo, se pravi razširiti na vse izvedene finančne instrumente, ne samo na nekatere. In tako dalje. Se pravi, v razpravi je prišlo tudi do tega, da je, vlada nekako vsaj z nekaterimi zadevami se strinjala in verjamem, da bo v prihodnje tudi to sodelovanje bolj intenzivno, in da bo vsaj nekaj izmed tega v prihodnjih deklaracijah, naj opozorim, da sedaj se pogovarjamo le o usmeritvah do konca leta dva tisoč petnajst, da bodo tudi upoštevane. Kar se pa tiče potem amandmaja, glede TT IP-ja oziroma CETE, gre za sporazum o čezatlantskem partnerstvu za trgovino in naložbe TTIP in gre za transatlantsko sodelovanje s Kanado, se pravi, tega sporazuma o celovitem gospodarskem in trgovinskem sodelovanju, CETA. S tem v zvezi sem predlagal en amandma, v katerem je prišlo tudi do nekaj, pripomb, skladu s tem se je tudi prilagodil na seji, v smeri, njegova smer je bila predvsem v tem, da v javnosti je bila pomanjkljiva obveščenost v državnem zboru, o tem nismo bili obveščeni, o marsičem, kar se je tega tičalo, tikalo, ne, in zdaj, Slovenija seveda podpira sicer TTIP, vendar ob pogoju, da bomo ohranili te standarde, ki smo jih že dosegli na območju Evropske unije, da bo ta postopek v nadaljevanju pregleden do sebi namreč tajen in ta bo o tem dosledno obveščen državni zbor, kar se tiče pa sporazuma CETA, da bo pred ratifikacijo še opravljen da bo tukaj opravljena predstavitev v državnem zboru, da bomo tudi analizirali, kakšne posledice bo ta sporazum za Slovenijo imel. Amandma je bil sprejet z enajstimi glasovi za in enim proti. Na to temo je potem tudi, Združena levica dala, se pravi, svoj amandma. Tukaj naj opozorim na to, da kar se tiče tise, ki je bila omenjena v tej deklaraciji, nisem opazil, da bi se o tem govorilo, mislim, da ta sporazum v tej deklaraciji ga še ni, bo pa verjetno v kasnejšem času, ker je trenutno za sporazum šele, moram reči, v neki začetni fazi. Tudi kar se tiče arbitraže, kar je bilo rečeno prej glede CETE pa TTIP-ja, glede TTIP-ja gre nekako pogovor v tej smeri, da tega sploh ne bi bilo noter glede CETE, pogovori še potekajo, vendar ne na tako, rigiden način, kot je bilo prej predstavljeno s strani kolegov. Tako da njihov amandma je bil zelo podoben oziroma predstavljen na isto temo, bi samo opozoril na bistvene razlike, se pravi, noter je ugotovitev, da so bili postopki, doslej daleč od oči od oči javnosti, da so bili netransparentni. S tem nekako se strinjamo je bilo to v medijih, tako da jaz mislim, da ni potrebno, da se taka zadeva vpisuje v deklaracijo. Potem kar se tiče vključevanja širše javnosti, so določeni pomisleki, s tem se do določene mere strinjamo, ministrstvo se je tudi zavezalo, da bo javnost vključilo noter, konec koncev postavili so spletno stran na to temo, začele so se, in debate oziroma diskusije z nevladnimi organizacijami in jaz vseeno mislim, kar se tiče dela državnega zbora, smo mi tisti, ki smo prvi, ki moramo svoje delo oddelati, ne prelagati tega na državljane, se pa strinjam, da morajo biti o tem ustrezno, obveščeni in po potrebi tudi dati svoje mnenje, da se vkomponira v takšne sporazume. Kar se tiče CETE, in te ugotovitve, da naj ne bi prinašalo gospodarske rasti in tako naprej, državni zbor se dejansko s to analizo še ni seznanil. Tako da mi težko za moje pojme težko dajemo neke predloge noter, da se bojo vpisovali noter v sporazum, če je, se pravi, ena stvar izrečena na pol na pamet, se pravi, je prišla, mi smo se pa o tem izrekli, nismo tega preučili, nismo zavzeli nekega stališča, ki bi ga potem lahko tudi nekako skupaj posredovali posredovali vladi kot tehtnega, da ga potem tudi upošteva. Tako da kar se tiče amandmaja Združene levice, ga nekako ne podpiram, tistega, ki sem ga pa predložil, seveda podpiram predvsem zaradi tega, ker mislim, da, rešuje bistvene težave, ki smo jih že naslovili, se pravi, kar se tiče preglednosti in kar se tiče upoštevanja standardov, ki so bili že doseženi, kar je pa tudi ključno za to, da bodo interesi Republike Slovenije v teh sporazumih zastopani. Hvala.